Pero es necesario saber cómo podemos alinear estos fondos, y esa es la pregunta que nos hacen y nos hacemos, y especialmente nos la hacen los propios Estados miembros cómo.

También me pregunto si no sería necesario revisar si la regulación como ayuda de Estado a los fondos es la más adecuada y no dificulta su interacción con los programas Horizonte 2020. Y también creo que sería necesario, entre otras medidas, facilitar la conexión entre las instituciones y los programas de estrategia inteligente que han venido desarrollando en relación con las prioridades que les marcaba en materia de innovación la propia Comisión con la investigación, con los centros públicos y con los privados.